Es gibt auch keine Begründung für das russische Vorgehen, da wir legitime Institutionen in der Ukraine haben, und weil es keine Verfolgung der russischen Minderheit in der Ukraine gegeben hat. Wir sollten sehen, dass der Freiheitswille eines Volkes von entscheidender Bedeutung ist, dass aus diesem Grunde die Souveränität eines Volkes, über das eigene Schicksal zu entscheiden, von größter Bedeutung ist und dass wir nicht mehr wie Frau Zimmer meint die großgeostrategische Vorstellung haben, dass Völker bei anderen nachfragen müssen, was sie tun dürfen.

Die OECD darf dort nicht hineinkommen.